Monsieur le Président, la force du transport aérien repose sur sa sécurité, qui est une affaire d'organisation et de réglementation très strictes. C'est grâce à cela que l'avion est le mode de transport le plus sûr au monde, grâce également au professionnalisme de milliers de femmes et d'hommes dont les tâches sont, chaque jour, plus pénibles. Reculer sur les limitations de temps de vol, comme le propose la Commission, c'est remettre en cause la sécurité des passagers et des personnels navigants. Une étude britannique, menée auprès de 500 pilotes de ligne, a révélé que la moitié se seraient déjà endormis aux commandes et que, lorsqu'ils se sont réveillés, pour un tiers d'entre eux, l'autre pilote dormait également. Oui, il faut aller plus loin dans la réduction du temps de service de nuit pour tous, y compris les hôtesses et les stewards. Oui, il faut aller plus loin concernant le nombre d'heures de vol maximum sur douze mois. Oui, il faut limiter strictement les combinaisons des temps de service et des temps d'attente à l'aéroport. Puis, pour faire gagner quelque argent supplémentaire aux actionnaires, ce Parlement, dont la majorité commence à taper sur les pupitres quand il a voté plus de deux heures, va imposer à des salariés de travailler plus de onze heures!